Dostrzega ono potrzeby osób niezależnie od wieku czy z różnym stopniem niepełnosprawności. Obywatele ci również muszą mieć możliwość korzystania z informacji online na tematy dotyczące ich życia codziennego. Niestety, twórcy witryn internetowych zazwyczaj zapominają o ich szczególnych potrzebach. Liczne poprawki miały na celu odzwierciedlenie zmian technologicznych, zapewnienie neutralności technologicznej, ale również przyjęły inne podejście do instytucji, których strony internetowe powinny podlegać rozporządzeniu. Nowo sformułowane definicje lepiej odzwierciedlają rzeczywistość, powinny także usprawnić proces wdrażania dyrektywy.